Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, je n'ai qu'un chiffre à vous donner un Européen qui se lève le matin pour aller travailler a neuf chances sur dix de prendre sa voiture ou un car et seulement une chance sur dix de prendre le train. Donc, vous le voyez bien, nous vivons à l'ère du tout voiture, une ère irrespirable, à contresens des accords de Paris et qui met en danger le budget des familles.

et en compensant, dans une juste mesure, les passagers qui subissent un retard ou une annulation, et je le rappelle parce que c'est important.